En este sentido creo que ha sido acogido con gran satisfacción también por todos ustedes el anuncio del Vicepresidente Šefčovič de la presentación del texto del Reglamento el día 31 de marzo. Agradezco una vez más a la Comisión la rapidez, el interés y el entusiasmo con que ha tratado este asunto y el hecho de que podamos, por lo tanto, a partir de ese momento, iniciar ya este trámite legislativo que espero que acabe lo antes posible con una puesta en marcha de esa iniciativa legislativa que

va a fortalecerla, porque es una iniciativa que, en definitiva, refuerza los dos conceptos esenciales de la Unión Europea como son la democracia y la ciudadanía. Estos son los dos grandes pilares políticos de la Unión Europea la democracia y la ciudadanía. Esta es una iniciativa que, en alguna medida, trata de compensar esa paradoja que vivimos una Unión Europea que tiene cada vez más poder el Parlamento Europeo es una prueba de ello una

que afecta cada vez más a la vida cotidiana de los ciudadanos y que, sin embargo, no tiene una correspondencia en el debate que se desarrolla en cada uno de los países. Es una paradoja que afecta a la propia democracia.

o el diputado Sógor, que también se ha referido a ello

Y también, como decía el diputado Kastler, esta iniciativa tiene que aplicarse. Es una apelación a los ciudadanos, porque la identidad cívica europea se desarrolla cuando se pone en práctica no simplemente cuando se tiene un derecho, sino cuando ese derecho se pone en práctica, se ejerce. Eso es lo que creo que es importante que suceda a partir del momento en que esté en vigor esta iniciativa ciudadana. Reitero de nuevo el agradecimiento a la Comisión y al Parlamento Europeo, que, estoy seguro, va a tratar con rigor, con profundidad, con celeridad...